Já velmi vítám, že součástí digitální agendy vaší Komise není pouze otázka digitalizace vnitřního trhu, ale že stejně důležitá je i ta druhá oblast, veřejný sektor, a že tedy akční plán, o kterém jste hovořil, jasně říká, jak by se měla digitalizovat veřejná správa. Považuji to za mimořádně důležité, protože kdybychom digitalizovali pouze vnitřní trh, zaváděli tady posilování online prodejů atd., ale veřejný sektor začal zaostávat, pak by to v praxi příliš nefungovalo.

Jsme na předním místě v Evropě, ale v oblasti veřejné správy jsme zcela na konci. Takže prosím vyviňte, pokud možno, tlak na jednotlivé národní vlády, ať tomuto tématu věnují pozornost, protože celková digitalizace, tzn. veřejný i soukromý sektor dohromady, může být pouze takto úspěšná.